Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à attirer votre attention sur la dérogation aux règles d'origine accordée à la Papouasie Nouvelle Guinée, concernant les produits de la pêche transformés, notamment les conserves de thon, qui me semble extrêmement dangereuse. Ce pays ACP bénéficie d'un accès préférentiel au marché européen, c'est à dire d'une exonération totale des droits de douane sur les conserves de thon qu'il exporte sur notre marché. Je ne mets pas en doute la politique de développement que l'accord met en œuvre. En revanche, la dérogation aux règles d'origine sur les conserves de thon est totalement inacceptable. Cette dérogation permet aux opérateurs extérieurs de s'implanter en Papouasie Nouvelle Guinée et elle ne profite donc que très peu à l'emploi et à la population locale.

2009. Elles ont doublé en un an seulement. Ce phénomène ne peut que s'aggraver si cette dérogation est maintenue. De plus, ces produits ne respectent pas les mêmes normes sociales, sanitaires et de préservation de la ressource que les normes imposées aux produits européens. Il est notamment impossible de vérifier l'origine des captures. Chers collègues, la Commission européenne n'a t elle pas pris le temps de lire mon rapport sur l'origine des importations des produits de la pêche et de l'aquaculture dans l'Union européenne? En tous les cas, si c'est le cas, c'est à désespérer. Nous ne pouvons pas de la sorte sacrifier les emplois européens et la qualité des produits vendus sur le marché européen.